Ich kann Ihnen sagen, was das bedeutet Es bedeutet, dass diese Jugendlichen in Angst leben müssen, möglicherweise Depressionen bekommen.

Wir wissen, dass der frühere litauische Präsident und auch die neue Präsidentin, die früher Kommissarin war, dieses Gesetz nicht gutheißen.

Es müsste in diesem unserem gemeinsamen Europa mittlerweile ganz klar sein, dass lesbisches und schwules Leben nicht aus Familien und nicht aus Schulen verschwindet, nur weil ein Gesetz die Information darüber verbietet.